sex meiri hluti fjárlaganefndar alþingis gerir ekki frekari breytingartillögur varðandi þetta frumvarp og leggur ekki fram framhaldsnefndarálit hins vegar legg ég fram breytingartillögu ásamt háttvirtum þingmanni einari oddi kristjánssyni til leiðréttingar á áður samþykktri tillögu sem kom fram við aðra umræðu það er leiðrétting á mistökum sem urðu við frágang skjala ég legg áherslu á það í stuttri ræðu við þriðju umræðu að umfjöllun um fjárlagafrumvarpið gekk vel og störf nefndarinnar gengu mjög vel ég þakka öllum þeim sem tóku þátt í því starfi fyrir gott starf það er hins vegar eitt mál virðulegur forseti sem ég vil aðeins tæpa á þegar fjallað er um fjárlagafrumvarpið á hverju hausti koma gjarnan upp mál sem menn eru sammála um að þurfi að skoða rækilega þegar umræða hófst um frumvarpið á haustdögum kom hér upp umræða um sjöttu greinar frumvarpsins það er heimildargreinina

um einkaframkvæmd varðandi uppbyggingu húsa og aðstöðu og svo framvegis umræða þessi spratt hygg ég aðallega út af heimildarákvæði í frumvarpinu sem snertir uppbyggingu tónlistar og ráðstefnuhúss í reykjavík án þess að ég ætli að gera það í sjálfu sér að aðalefni þess sem ég ætla hér að segja heldur er ég hér að tala um grundvallaratriði málsins við fjölluðum töluvert um þetta í fjárlaganefndinni og í umræðum hér á alþingi og höfum meðal annars óskað eftir og fengum álit frá ríkisendurskoðun um málið við fjölluðum um það á fundum nefndarinnar í síðustu viku ég hygg að málið sé einfaldlega þannig að fjárlaganefnd muni fjalla nánar um það í tengslum við sérstaklega fjárreiðulög ég er þeirrar skoðunar að við þurfum að skoða það mjög rækilega að gera þurfi breytingar á fjárreiðulögum í þessu skyni það er til að það sé alveg skýrt hvaða rammi það er sem menn þurfa að vinna eftir varðandi samning um einkaframkvæmd við uppbyggingu húsnæðis ég hygg að það sé samstaða um þetta í nefndinni og við munum fara í þá vinnu eftir áramótin

hreinu um það hvernig með þessi mál skuli fara ég vildi bara rétt nefna þetta virðulegur forseti af því að við erum að ljúka umræðu um fjárlagafrumvarpið og segja frá því að við munum eins og ég sagði fjalla betur um þetta mál síðar